Ik nam mee het initiatief om dit onderwerp op de agenda te plaatsen, want we moeten deze gruwelijke praktijken blijven aankaarten. De walvis is een iconisch en geliefd dier, dat onze bescherming verdient. Walvisvangst ondermijnt niet alleen de bescherming van de biodiversiteit en marine ecosystemen. Het is ook in strijd met internationaal recht.

Onze havens mogen niet als het ware medeplichtig worden aan illegale verscheping.